V súčasnosti je Únia vo veľkej miere závislá od ich dovozu prevažne z Afriky a Ázie. Európa nedisponuje takými zdrojmi ropy, či zemného plynu, aby si mohla dovoliť nehľadať alternatívne energetické riešenia, preto bolo prirodzené spustenie programu inteligentná energia, ktorý má za cieľ podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie a moderných udržateľných energetických riešení. Program inteligentná energia je však plánovaný len do konca roka 2013, a preto si už dnes musíme položiť otázku, ako budeme s iniciatívami v oblasti inovatívnych energií a riešení pokračovať po roku